frú forseti ég beini fyrirspurn til fjármálaráðherra því á síðasta þingi breyttum við á alþingi lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda þar sem við heimiluðum almenningi í landinu það er þeim sem hafa verið að leggja fyrir í viðbótarlífeyri að greiða út sérstakan lífeyrissparnað og var gert ráð fyrir að það yrði um ein milljón á tólf mánaða tímabili mín fyrirspurn er einfaldlega sú okkur til upplýsingar hversu margir hafa nýtt sér útgreiðslu á séreignarlífeyrissparnaði sínum samkvæmt sérstakri heimild frá því fyrr á árinu og í öðru lagi hvað má áætlað að tekjur ríkissjóðs aukist með hliðsjón af því í umræðum í efnahags og skattanefnd um þessi mál á sínum tíma var rætt um það að þessir fjármunir ættu að fara til húsnæðiseigenda í landinu í formi aukinna vaxtabóta og það sem ég er að velta fyrir mér er hvort það standist það er það sem ríkið er að fá út úr þessum í ljósi þess að ríkið þarf að greiða tekjuskatt af þessari útgreiðslu hvort það standist þær greiðslur sem til viðbótar eiga að koma skuldugum heimilum í formi greiðslu vaxtabóta ég vonast til þess að þessir fjármunir sem fólk hefur getað náð í í formi þessa séreignarlífeyrissparnaðar hafi verið til góðs og hjálpað mörgum heimilum það var tilgangurinn með þeirri lagabreytingu sem

löggjöf sem við settum fyrir einungis örfáum mánuðum